Toate acestea sunt deocamdată la nivel de lege. A existat consens între putere și opoziție foarte bine pentru adoptarea acestei legislații.

Procesul de selecție și de numire a judecătorilor trebuie să fie corect și independent, la fel anchete, la fel condamnări, făcute independent, de oameni independenți și profesionist. Avem în iunie anul acesta alegeri în Albania și sper ca aceste alegeri să nu polarizeze puterea și opoziția, așa încât să pună în pericol reformele și aplicarea lor. Aș vrea să reamintesc un lucru, valabil pentru toată lumea singurul scop ca să câștigi puterea, pentru un partid politic sau pentru o persoană, este să îți servești națiunea și poporul și țara.